Je veľká škoda, že až kríza na Ukrajine nám ukázala akým obrovským problémom môže byť pre nás energetická bezpečnosť v momente, keď sa Ruská federácia rozhodne zabrzdiť energetické dodávky do Európy, do jednotlivých členských štátov. Pre nás na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, je to dvojnásobne veľký problém. Preto Vám chcem ešte raz zablahoželať a verím, že Komisia aj prostredníctvom Vás vytvorí tlak na členské štáty, aby čo najrýchlejšie implementovali tento veľmi dobrý plán.